Skoro tak, skoro twierdzicie, że będziecie przestrzegać wyroków TSUE, to ja zadaję pytanie, kiedy wypuścicie kolegę z więzienia. Proszę bardzo, przestrzegacie, proszę bardzo, powiedzcie kiedy.